Vous me permettrez d'utiliser mes deux dernières minutes pour des remerciements qui sont justifiés remerciements d'abord à tous les collègues qui se sont exprimés aujourd'hui je dirai plus spécialement à ceux qui ont dit qu'ils soutenaient le texte, mais pour ceux qui ne le soutiennent pas, me mettre dans la même catégorie que M.

Si je les cite, c'est parce qu'ils m'ont accompagné dans la première partie de la démarche d'une façon remarquable. Nous avons pu travailler ensemble en grande coopération, chacun en ayant ses points de vue, et je voulais les en remercier.

Je voudrais tout spécialement remercier Michel Barnier pour son implication très forte dans ce dossier, et il sait ce que je pense de lui. Je sais qu'il sait que le Parlement compte sur lui et lui apportera son soutien pour mettre en place ces briques auxquelles il tient et auquel nous tenons.

Quant à vous, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez fait un investissement avec une partie des félicitations en disant Est ce qu'on va arriver sur la suite?.

je voulais d'abord vous remercier parce que, sans vous, du côté des États membres, nous ne serions arrivés à rien. Vraiment, je le dis avec sincérité, ce n'est pas un propos de courtoisie ou de complaisance, je crois que votre engagement personnel a été déterminant dans les avancées au Conseil et dans la possibilité de trouver un accord. Vous avez su aussi faire en sorte que tous les groupes importants puissent se retrouver dans ce texte et arriver à cette majorité que vous et moi nous souhaitions pour cette directive. Sans l'apport de nos collègues de gauche que je remercie, cette directive n'aurait pas la crédibilité qu'elle aura, je suis sûr, demain après un vote très large, comme vous l'avez dit pour la supervision, c'était essentiel, pour cette directive, ça l'était aussi. Et je voudrais dire, Monsieur le Ministre, merci aussi à vos équipes, je vous charge de leur transmettre les remerciements du rapporteur.